En dat moet de middelen opleveren om te investeren in hernieuwbare energie en in energiebezuinigingen, niet alleen in Europa, maar ook in Afrika.

Inzetten op duurzame energie kan daarbij ook een van de meest efficiënte instrumenten zijn om dat doel te halen.